Afgelopen weekeinde ben ik naar de nieuwe film Ice Age 4 geweest. In die film spelen twee Australische buidelratten mee die een onvergetelijke opmerking maken. Op de vraag waarom zij toch zo veel in de problemen komen geven zij ten antwoord Wil je ons geheim weten?

Een opmerking die in het kader van dit debat over het mandaat begroting 2013 erg relevant is. Wie namelijk het verslag van collega La Via leest over de gewenste verhoging van de begroting met 6,8 en de doelstellingen waaraan men het geld allemaal weer wenst te vergooien, die denkt wie verzint zoiets? Dat zijn de Commissie en het Europees Parlement.

Wie als burger dus het geheim wil weten hoe Europa toch in zulke ernstige problemen is geraakt, zal als antwoord van de twee buidelratten genaamd Commissie en Europees Parlement krijgen omdat wij zo heel, heel dom zijn.